árangri eins og hæstvirtur fjármálaráðherra hér áðan en hver skyldi vera skýringin á því hún hlýtur að vera sú að árangurinn er ekkert sérstaklega góður hann er reyndar bara býsna lakur þess gera þarf að reyna að segja fólki það jafnvel með þjósti að árangurinn er góður vegna þess að árangurinn er ekki á eigin skinni hæstvirtur forsætisráðherra lýsti því fyrir nokkrum dögum að allar áætlanir hefðu gengið eftir allar áætlanir ríkisstjórnarinnar og aþjóðagjaldeyirssjóðsins hefðu gengið eftir þetta hljómaði mjög undarlega þetta hljómaði mjög undarlega við þá sem búa á íslandi og þrífast í íslensku samfélagi tækifærin hafa reyna verið til staðar á íslandi voru til staða nánast allar helstu forsendur fyrir aukinni fjárfestingu fyrir efnahagshrunið það er þekkt staðreynd að eftir mikið efnahagshrun fylgir oft á tíðum töluverð fjárfesting þegar dregur úr hræðslunni og menn þora að fjárfesta á ný en hér hefur enginn þorað að fjárfesta á íslandi hefur verið mjög lágt skráð gengi það hefur verið nægt hæft vinnuafl hér er næg orka nægt vatn innviðirnir eru sterkir umhverfið aðlaðandi og friðsælt og staðsetning landsins er allt í einu orðinn kostur frekar en galli eins og komið hefur að í erlendum fjölmiðlum að undanförnu í tengslum við umræður um hugsanlega fjárfestingu kínverja á íslandi en ekkert af þessu hefur nýst það er reyndar rétt sem hæstvirtur forsætisráðherra segir að áhugi erlendra fjárfesta hefur verið mjög mikill á íslandi hæstvirtur forsætisráðherra sagði að áhugi erlendra fjárfesta hefði aldrei verið meiri en nú og það kann að vera að það sé rétt því það hafa fjölmörg erlend fyrirtæki og fjárfestar og íslenskir þar á meðal skoðað möguleikann á að fjárfesta hér í atvinnuuppbyggingu en allir reka þeir sig á það sama það þorir enginn að fjárfesta í landi þar sem nýlega er búið að gera hundrað sinnum hundrað sinnum breytingar á skattkerfinu hækka alla mögulega skatta finna upp nýja skatta og flækja skattkerfið það þorir enginn að fjárfesta í landi þar sem ráðherrar í ríkisstjórn tala um þjóðnýtingu tala eins og að ekkert mál sé að breyta þeim reglum sem samfélagið starfar eftir á einni nóttu og það þorir enginn að fjárfesta í landi þar sem menn vita ekkert um það hvort menn fá læra orku til þess að halda rekstrinum gangandi svoleiðis að þessi ríkisstjórn hefur í raun náð að stöðva alla þessa hugsanlegu fjárfestingu sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur verið að tala um með því að gera allt öfugt við það sem ætti að gera í kreppuástandi eins og því sem við búum við enn hefur ekki fundist sú atvinnugrein sem vinstri hreyfingin grænt framboð sættir sig við að byggt verði upp í samfylkingin lætur sér það í réttu rúmi liggja vegna þess að það er aðeins eitt mál sem kemst að í huga samfylkingarmanna á þingi það er að komast í evrópusambandið og þá verði einhvern veginn allt gott hver eru viðbrögðin við þessu eru þau að breyta um stefnu læra af reynslunni nei það er eitthvað annað það er bara haldið áfram að búa til nýjar og nýjar spár

verði ástandið betra spár undanfarinna ára hafi reyndar ekki gengið eftir en á næsta ári verði ástandið miklu betra næst verði staðið við gerða samninga næst verði staðan allt öðruvísi en hún verðu ekki allt öðruvísi nema menn breyti um stefnu meira að segja así er nóg boðið og búið að gefast upp á stefnu þessarar ríkisstjórnar

ekki bara samtaka atvinnulífsins así heldur almennings í landinu er algjörlega á þrotum það sjáum við á áframhaldandi landflótta landflótta sem ráðherra ríkisstjórnarinnar hæstvirtur gerir lítið úr og gera algjörlega framhjá þegar talað er um atvinnuástandið í landinu í landinu sem háskólakennarar kölluðu í fyrra eða hittiðfyrra kúbu norðursins eða norður kóreu vestursins er beitt svipuðum hagstjórnaraðferðum og beitt er í þeim löndum fólki er einfaldlega sagt að ástandið sé mjög gott því er sagt að ástandið sé mjög gott því er sagt að allar spár bendi til þess að hin farsæla ríkisstjórn sé á réttri braut og hagsæld þjóðarinnar aukist jafnvel þótt atvinnuástandið sé eins og það er jafnvel þótt fjárfesting sé í sögulegu lágmarki jafnvel þótt ekki sé tveimur þremur árum eftir efnahagshrunið sé búið að leysa úr skuldaflækjunni og skuldavanda fyrirtækja þá er fólki bara sagt að það hafi það gott því er sagt að ástandið sé alveg ágætt hver er afleiðingin jú fólk streymir burtu í leit að tækifærum annars staðar enn er reyndar ekki farið að hamla fólksflótta á landinu með því að banna fólki að flytjast á brott en menn eru farnir eins vegar að beita sambærilegum aðferðum og í kúbu og annars staðar með gjaldeyrishöftum sem átti að afnema á síðasta ári en hefur í staðinn verið ákveðið að framlengja um fyrirsjáanlega framtíð og herða stöðugt á við þessar aðstæður er því miður ekki mikil von til þess að það verði verulegur viðsnúningur þetta birtist meðal annars í fjárlagagerð ríkisstjórnarinnar þar er hvað eftir annað verið að byggja fjárlög á óraunhæfum spám byggja fjárlögin á því að ástandið verði miklu betra á næsta ári en á yfirstandandi ári hver er raunin spárnar ganga ekki eftir og þar af leiðandi standast fjárlögin ekki hæstvirtur forsætisráðherra gerir mikið af því að bera hallann á ríkissjóði nú saman við árið sem hrunið var að ganga yfir hvers konar samanburður er það raunin er sú að spárnar hafa ekki staðist það átti að vera kominn dálítill hagvöxtur í fyrra árið tvö þúsund og tíu og þessu ári hafði verið spáð fimm prósenta hagvexti þetta mun ekki ganga eftir jöfnuður í ríkisfjármálum mun ekki ganga eftir ekkert af spám ríkisstjórnarinnar gengur eftir þá verða bara búnar til nýjar spár það er reyndar rétt að ástandið hefði getað verið miklu verra en hvað hefur bjargað því sem bjargað varð

og það að lágt gengi íslensku krónunnar hefur ýtt svo undir útflutning að það hefur bjargað því sem bjargað varð hvað varðar hagvöxt og landsframleiðslu en jafnvel þar er reynt að vega að möguleikum okkar

mikilvægustu útflutningsgreinarnar ekki hvað síst

var ágætt að benda á hversu ómálefnalegar og ómaklegar þær árásir eru en vinstri hreyfingin grænt framboð hefur hins vegar tekið fullan þátt í því að setja íslenskan sjávarútveg í fullkomið uppnám hæstvirtur fjármálaráðherra talaði líka um kosti orkuframleiðslunnar hann hefur sagt í viðtali guði sé lof fyrir landsvirkjun einhvern tímann hefði það þótt tíðindum sæta að hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon þakkaði guði fyrir landsvirkjun en hæstvirtur ráðherra er búinn að sjá hversu miklu máli orkuframleiðslan skiptir í íslenska þjóðarbúinu hún og svo margt annað skapar tækifæri á íslandi þau tækifæri er ekki verið að nýta en með breyttri stefnu má snúa dæminu við hratt með því að koma hér á stöðugleika í skattamálum einfalda skattkerfið

skapa jákvæða hvata í staðinn fyrir neikvæða til að ýta undir fjárfestingu svoleiðis að menn þori að ráða menn í vinnu og sjái sér hag í því að veita lágmarks pólitískan stöðugleika skapa þá trú að ríkisstjórnin muni ekki einn daginn gjörbylta

með stefnubreytingu mætti fljótt nýta þau miklu tækifæri sem eru þrátt fyrir allt til staðar á íslandi enn þá en á meðan afneitunin heldur áfram á meðan brugðist er við á því að reyna einfaldlega að segja fólki að ástandið sé gott og birta nýjar og nýjar spár um að það fari batnandi á næstu árum en breyta engu stefnunni þá verður ekki mikil breyting til hins betra afneitun skilar engum árangri en sérstaklega er þetta mikilvægt hvað varðar stöðu íslenskra heimila þar hefur ríkt algjör afneitun hjá þessari ríkisstjórn í meira en tvö ár það er orðið tímabært að afneituninni linni hjá ríkisstjórninni hún geri sér grein fyrir því hver staða íslenskra heimila er geri sér grein fyrir því að það þarf að taka á skuldamálum heimila og fyrirtækja með almennum hætti svoleiðis að fyrirtækin þori að ráða fólk í vinnu heimilin þori að fjárfesta efnahagslífið komist af stað og við getum nýtt þá miklu kosti sem hér eru þrátt fyrir allt til staðar en sú hefur ekki orðið raunin í staðinn fáum við að heyra ræður eins og hjá hæstvirtum forsætisráðherra eftir að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lauk störfum sínum hér þar sem því er haldið fram að áætlanir hafi allar gengið eftir var áætlunin sú að hér væri ekki kominn af stað raunverulegur hagvöxtur árið tvö þúsund og ellefu var áætlunin sú að þúsundir manna flyttust úr landi í leit að vinnu var áætlunin sú að svíkja stöðugleikasáttmálann var áætlunin sú að fjárfestingar færu niður í tíu prósent tíu prósent

og var áætlunin sú að enginn þeirra stóru atvinnuverkefna sem hafa verið forsenda fjárlaga gengi eftir ef þetta var áætlunin þurfum við nýja